Ceea ce se întâmplă acum, însă, e un fel de duș rece. Trebuie să fim foarte realiști și să admitem că în acest moment împărțirea pe cale pașnică a Sudanului este în pericol. Ocuparea regiunii contestate Abiey de către forțele guvernamentale sudaneze pe 21 mai, violențele care continuau și ieri la Kadugli ne arată că războiul civil dintre nord și sud poate reizbucni oricând. Sigur că acest lucru trebuie evitat cu orice preț și mesajul nostru trebuie să fie foarte clar. Operațiunile militare ale guvernului sudanez și ale milițiilor din Abiey constituie o încălcare gravă a Acordului de pace global. Trebuie evitată, suntem convinși cu toții cred de lucru la aceasta, orice escaladare a violenței care ar putea conduce la pierderi suplimentare de vieți omenești. Situația securității trebuie rezolvată în conformitate cu acordurile de la Kadugli si Abiey de la începutul anului, inclusiv, cred eu, prin intervenția unei forțe de securitate mixtă mandatată de Națiunile Unite. Dacă aceste obstacole sunt surmontate, rămân numeroase semne de întrebare privind viabilitatea celor două state care ar trebui să coexiste pe teritoriul fostului Sudan. E nevoie de voință politică și disponibilitate pentru dialog pentru că există o serie întreagă de chestiuni în suspans frontierele comune, cetățenia, obligații internaționale, desigur resursele petroliere. Pe de altă parte, vreau să subliniez deteriorarea situației drepturilor omului și a statului de drept în Sudan, unde am asistat recent la o multiplicare a arestărilor arbitrare. Nu pot să nu amintesc faptul că Omar al Bashir este în continuare sub mandat de arestare internațional, fără ca autoritățile din această țară să țină seama de acest lucru. Închei cu un punct pozitiv vreau să salut eliberarea celor trei ostatici bulgari care lucrau pentru serviciul umanitar aerian al Națiunilor Unite, care au fost răpiți în luna ianuarie în Darfur.